virðulegi forseti dómur hæstaréttar í gær er fagnaðarefni hann er fagnaðarefni vegna þess að hann léttir umtalsverðum skuldum bæði af fólki og fyrirtækjum í landinu hann er líka fagnaðarefni vegna þess að það hefur skort á það í skuldauppgjörinu að meginreglur séu hafðar í heiðri og menn njóti þátta eins og ráðdeildarsemi skilvísi og annarra slíkra hluta það er fagnaðarefni í því að hæstiréttur festir það að greiði menn sínar afborganir og fái fyrir því kvittun að þeir hafi gert það þá eigi þeir rétt það er það borgar sig að standa í skilum ég held að það séu mjög mikilvæg skilaboð hversu langt á hins vegar að túlka þetta fordæmi það er enn óvíst og við eigum eftir að þurfa að fjalla um ýmis álitaefni í því

en að honum gengnum skapast það vandamál að veruleg mismunun er milli þeirra sem tóku erlend lán annars vegar og hinna sem tóku verðtryggð íslensk lán það er meiri vandi en við er hægt að búa dómur hæstaréttar er fagnaðarefni en það er í framhaldinu óhjákvæmilegt

verðtryggðum íslenskum lánum það er stór hópur í samfélaginu sem hefur þurft að þola þrennt í senn að kaupa þegar fasteignaverð var í algeru hámarki að fá á sig gríðarlegt verðbólguskot rétt eftir kaupin um leið og það hefur þurft að taka á sig verulegar launalækkanir

að ráða við öll þau þrjú áföll í senn og það er ekki hægt að skilja hann eftir þegar aðrir lántakendur í samfélaginu hafa þó fengið þær ívilnanir sem fylgja í þessum dómi hvað getur alþingi lært af dómnum ég held að alþingi geti lært það að í verulegum lögfræðilegum álitaefnum um gildandi samninga þá getur alþingi ekki eytt óvissu það voru forsendurnar fyrir því að grípa inn í málið með lögum á sínum tíma að eyða óvissu og í ýmsum atriðum tókst það og það er sannarlega þakkarvert það tókst að tryggja fjölmörgum ákveðin réttindi og tiltekna meðferð en að eyða óvissunni um það hvort reikna mætti vextina aftur í tímann það gat alþingi aldrei gert það getur enginn nema hæstiréttur gert það lá alveg ljóst fyrir að á það yrði látið reyna og endanleg niðurstaða í því yrði aldrei fengin fyrr en hæstiréttur hefði fellt sinn dóm ég held þess vegna að alþingi eigi að hugsa sig mjög vel um áður en það ákveður að fara aftur inn í þessi mál með lagasetningu og spyrja sig að því hvort staðan sé ekki einfaldlega bara sú að ákvörðun hæstaréttar á sínum tíma um að dæma ólögleg erlend lán og allar þær fjölmörgu spurningar sem af því vöknuðu séu einfaldlega með þeim hætti að þau mál þurfi hvort eð er að leiða til lykta fyrir dómstólum og löggjafinn eigi ekki að grípa frekar inn í það með reglusetningu það held ég að sé alla vega full ástæða til að gæta verulegra varúðarsjónarmiða um það að fara inn í þessi mál aftur með löggjöf í þriðja lagi

svo nemur tugum milljarða samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum fengið frá fjármálaeftirlitinu á fundi efnahags og viðskiptanefndar í gær þá ræður fjármálakerfið stóru viðskiptabankarnir við það högg þetta hefur verið skoðað ítrekað vissulega voru bankarnir búnir með það sem kallað var svigrúm það var afslátturinn sem þeir fengu frá lánasöfnunum frá kröfuhöfunum en þeir búa að

þessum áföllum en mér finnst hjá þingmönnum framsóknar og sjálfstæðisflokks sem líkt og ég sátu hjá við afgreiðslu þessa máls en greiddu ekki atkvæði gegn því býsna ódýrt að ráðast að þeim sem stóðu með málefnalegum hætti að þessari löggjöf til að tryggja þeim sem hægt var að tryggja tiltekin réttindi vegna þess að sannarlega var úr vöndu að ráða um þessi álitaefni þar sem hæstiréttur íslands klofnaði fjögur þrjú og sannarlega hefði verið ábyrgðarlaust að ganga svo langt í málinu að hætta hefði verið á tugmilljarða skaðabótamáli gegn íslenska ríkinu